að lög um náttúruvernd númer sextíu tvö þúsund og þrettán sem samþykkt voru í mars síðastliðnum og eiga að taka gildi fyrsta apríl næstkomandi falli brott við brottfall laganna halda eldri lög um náttúruvernd númer fjörutíu og fjögur nítján hundruð níutíu og níu gildi sínu þegar frumvarp til laga um náttúruvernd sem síðar varð að lögum númer sextíu tvö þúsund og þrettán var afgreitt á hundrað fertugasta og fyrsta löggjafarþingi mætti það mikilli andstöðu frá ólíkum hópum samfélagsins í því sambandi ber að nefna að háttvirtri umhverfis og samgöngunefnd alþingis bárust margar athugasemdir vegna frumvarpsins meðal annars frá mikilvægum hagsmunaaðilum eins og sveitarfélögum en stór hluti þeirra athugasemda eiga það sameiginlegt að gagnrýna skort á samráði auk þess að mikið hefur verið fjallað um yfirbragð frumvarps þess sem varð að lögum númer sextíu tvö þúsund og þrettán hafi einkennst of mikið af boðum og bönnum athugasemdir sem gerðar voru í umsögnum um frumvarpið lutu meðal annars að því að verkaskipting og hlutverk væru ekki nógu skýr milli ríkisstofnana innbyrðis en einnig milli ríkisstofnana annars vegar og sveitarfélaga hins vegar orðskýringar væru óljósar og gæfu tilefni til mismunandi túlkunar og skipulagsvald sveitarfélaga væri skert þessi atriði skipta miklu ég tel mun líklegra til árangurs af ríkið og sveitarfélög geta átt góða samvinnu um náttúruverndarmál svo og að valdmörk og verkaskipting aðila séu skýr annað má einnig nefna það má til dæmis nefna að þrítugasta og sjöundu greinar frumvarpsins sem fjallar um rétt ráðherra til að kveða á um tímabundið bann við framkvæmdum meðan nýting sem skaðað getur verndargildi náttúruminja og getur gilt í allt að fimm ár samband íslenskra sveitarfélaga gerði einnig verulegar athugasemdir við tíunda kafla frumvarpsins sem fjallar um gerð jarðminja vistkerfa vistgerða og tegunda þó nokkrar athugasemdir voru gerðar við ellefta kafla sem fjallar um framandi tegundir og meðal annars sérstaklega bent á að stjórnsýsla vegna innflutnings og dreifingu framandi lífvera yrði sérstaklega flókin og gæti jafnvel þurft að sækja um leyfi til innflutnings á grundvelli margra mismunandi laga miklar athugasemdir voru gerðar við fjórða kafla frumvarpsins sem fjallar um almannarétt útivist og umgengni og bent er á að ákvæði kaflans gæti haft í för með sér skerðingu á umráðarétti landeigenda fimmti kafli frumvarpsins sem fjallar um akstur utan vega var harðlega gagnrýndur og ber til að mynda að nefna að umhverfis og samgöngunefnd gerði breytingar á fimmta kafla frumvarpsins þegar það var í meðförum alþingis þingið mat það svo að kaflinn væri ekki nægilega vel útfærður og bætti því við bráðabirgðaákvæði við frumvarpið þar sem kveðið er á um að ráðherra skuli taka til endurskoðunar fimmta kafla og leggja fram frumvarp um nýjan kafla á haustþingi tvö þúsund og sautján að auki lá fyrir að gildistaka laganna mundi hafa í för með sér mikinn kostnað bæði fyrir ríki og sveitarfélög og vísa ég í því sambandi til kostnaðarmats fjárlagaskrifstofu fjármála og efnahagsráðuneytisins þau atriði sem ég hef hér farið yfir fela alls ekki í sér tæmandi upptalningu á þeim athugasemdum sem gerðar voru við frumvarp það er varð að lögum um náttúruvernd númer sextíu tvö þúsund og þrettán vegna þeirrar gagnrýni sem fram kom vegna frumvarpsins var tekin ákvörðun í umhverfis og auðlindaráðuneytinu að skoða leiðir til að jafna þann ágreining sem til staðar er og að reyna að skapa betri sátt um lagaramma náttúruverndar að mati ráðuneytisins voru tvær leiðir í boði annars vegar að fresta gildistöku laganna um til dæmis eitt ár og hins vegar að fella lögin úr gildi ef fyrri leiðin yrði farin það er að fresta gildistöku laganna og leggja í kjölfarið fram frumvarp til nauðsynlegra breytinga á lögunum áður en þau tækju gildi hefði það í för með sér ákveðna óvissu um framtíðarfyrirkomulag heildarlöggjafar á sviði náttúruverndar á meðan veigamikil endurskoðun færi fram á lögum sextíu tvö þúsund og þrettán að mínu mati verður að telja að slík óvissa yrði bagaleg gagnvart almenningi hagsmunaaðilum og stofnunum á sviði náttúruverndar skipuleggja sitt starf í samræmi við gildandi löggjöf hverju sinni að auki er ekki hægt að áætla með nákvæmum hætti

dragast yrði nauðsynlegt að framlengja gildistöku laga númer sextíu tvö þúsund og þrettán jafnvel ítrekað eins og hér hefur gerst áður í öðrum lagabálkum og það getur ekki talist heppilegt allar þær athugasemdir sem gerðar hafa verið við frumvarp það sem varð að lögum sextíu tvö þúsund og þrettán gefa tilefni til endurskoðunar á lögunum vinna við slíka endurskoðun verður tímafrek þar sem um afar flókinn og viðamikinn lagabálk er að ræða

og að nýtt frumvarp verði lagt fram síðar þegar vinnu við endurskoðun hefur verið lokið gert er ráð fyrir að nýtt frumvarp muni samt sem áður byggja á þeirri miklu vinnu sem unnin hefur verið á vegum umhverfisráðuneytisins og stofnana þess við endurskoðun löggjafar um náttúruvernd á liðnum árum fari svo að alþingi samþykki þetta frumvarp mun ég strax setja á stað vinnu innan ráðuneytisins og skipa vinnuhóp meðal annars með fulltrúum ólíkra sjónarmiða og sveitarfélaga til að endurskoða lögin í samræmi við fagstofnanir ráðuneytisins á þessu sviði mun ég jafnframt leggja það til að þess verði gætt við vinnuna að upplýsa umhverfis og samgöngunefnd alþingis vel um gang mála er það mín von að sú vinna gangi vel og um þetta mikilvæga málefni megi skapa betri sátt í þágu íslenskrar náttúru og samfélags virðulegi forseti ég hef rakið meginefni frumvarpsins ég legg til að frumvarpinu